Señora presidenta, comisaria Malmström, la nueva Comisión Europea —que espero que reciba mañana el respaldo mayoritario de esta Cámara— debe tener como prioridad la resolución de este conflicto comercial. Como sucedió con el veto ruso, y como han referido anteriormente otros colegas, los agricultores acaban pagando los platos rotos de las disputas ocasionadas por la acción política o por otros sectores. Es necesaria, mientras dure esta situación, la adopción de medidas y apoyos compensatorios para los sectores y productos afectados.

También debemos articular medidas para la promoción y búsqueda de nuevos mercados alternativos, así como flexibilizar el Reglamento de ayuda a la promoción. Dicho esto, es necesario que miremos más allá de la PAC y de la promoción es necesario establecer un apoyo adicional y urgente para los sectores afectados. Este es el principal mensaje que quiero transmitirle a usted, señora comisaria Malmström la necesidad de medidas que eviten los perjuicios causados por las políticas arancelarias de los Estados Unidos. Estos aranceles son injustos y se aplican de forma desigual a los Estados miembros objetivo de este ataque, rompiendo la unidad de mercado e intentando quebrantar nuestra unidad de acción política.

El pasado año ya denuncié la subida de los aranceles a la aceituna de mesa.